Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Branża lotnicza przyczynia się w istotny sposób do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, rozwoju turystyki usług i jej towarzyszących, kontaktów międzyludzkich, mobilności obywateli, jak również spójności regionalnej i społecznej Unii Europejskiej. Sektor lotniczy zapewnia ponad pięć milionów miejsc pracy, a jego wkład w europejski PKB to blisko 365 miliardów euro. Dane te pokazują, jak ważny i przyszłościowy jest to sektor, a jednocześnie mamy świadomość, z jak wieloma problemami boryka się ta branża w Europie. Dlatego powinniśmy podjąć działania, których celem z jednej strony jest zapewnienie uczciwej konkurencji, stworzenie dobrej sieci połączeń, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, które jest możliwe dzięki wzrostowi bezpieczeństwa całego sektora, a także zadbać o prawa pracowników i pasażerów. Z drugiej zaś strony należy przyspieszyć wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, gdyż dotychczasowa fragmentacja stanowi duże obciążenie dla europejskich przewoźników lotniczych, a to z kolei powoduje obniżenie konkurencyjności całego sektora.